frú forseti ég þreytist ekki á því að koma upp og minna forseta á að hann talaði um það í upphafi síns ferils að þetta yrði fjölskylduvænn vinnustaður nú er það þannig að ég er í félagsmálanefnd og ég hef áhuga á heimilinu og fjölskyldunni því miður er þannig statt hjá mér persónulega að ég get ekki sinnt þessu í kvöld nema að vanrækja mínar fjölskylduskyldur og þannig hygg ég að sé með fleiri þingmenn ég mun greiða atkvæði gegn þessu þessu ófjölskylduvæna atriði að vera að hafa kvöldfund að ástæðulausu finnst mér og ég tilkynni forseta hér með að ég mun verða frekar stopult hér í kvöld vegna þessara skyldna mína við